2020. Consider că accesul consumatorilor și al IMM urilor la mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor este esențial pentru consolidarea pieței unice. Aceste instanțe asigură confidențialitatea și rapiditatea rezolvării disputelor în condiții financiare mai bune decât în sistemul judiciar.

Cauza acestui fenomen este lipsa de armonizare legislativă la nivel european. Astfel, este dificilă rezolvarea unei dispute în cadrul mai multor sisteme de drept. Susțin, astfel, elaborarea unui cod de bune practici în privința contractelor standard.